Romániában kezdettől fogva hatósági zaklatásnak, retorzióknak és szankcióknak vannak kitéve a székely autonómiamozgalom képviselői, illetve a Székely Nemzeti Tanács által szervezett Székely Szabadság Napjának szervezői és résztvevői. Ennek egyik legutóbbi, kirívó esete Dabis Attilának, az SZNT külügyi megbízottjának Romániából való indoklás nélküli kiutasítása. A Ceausescu időkre emlékeztető jogfosztás ellent mond Románia törvényeinek, és megszegi az európai állampolgárok szabad mozgására vonatkozó alapvető szabadságelvet. Tiltakozom a bírói végzés nélküli kitiltása és nem kívánatos személlyé való nyilvánítása ellen, hiszen Dabis Attila semmi törvénytelenséget nem követett el, hanem csak a romániai magyar nemzeti közösség jogait és érdekeit védelmezi.